Monsieur le Président, chers collègues, par l'adoption de cette décision, l'Union fait d'une ancienne plateforme non officielle de services publics de l'emploi un réseau de coopération officiel et opérationnel. Il est clair que la création d'emploi n'est pas du ressort des services publics de l'emploi mais dépend des politiques d'emploi et de croissance initiées par l'Union et les États membres, politiques rendues plus difficiles par l'austérité actuelle.

Ce réseau permettra de mener des initiatives basées sur l'apprentissage comparatif ou benchlearning en vue de comparer et de s'enrichir mutuellement des mises en œuvre des politiques de l'emploi par les uns et les autres, initiatives contribuant à la réduction du chômage pour tous les groupes d'âges, et notamment pour les groupes vulnérables, et à la réduction de la durée du chômage afin de lutter contre le chômage structurel et l'exclusion sociale. Ce réseau contribuera au renforcement des services publics de l'emploi et aura pour objectif de soutenir tout particulièrement les catégories sociales les plus vulnérables, de promouvoir le travail décent et durable, d'améliorer le fonctionnement du marché du travail dans l'Union et son intégration, de favoriser une mobilité géographique et professionnelle volontaire dans des conditions équitables, afin de répondre à des besoins particuliers du marché du travail. Le réseau contribuera au recensement des pénuries de compétences et à une meilleure adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et les besoins des employeurs. Vous constaterez donc que les missions et objectifs dévolus à ce réseau sont ambitieux avec un rôle d'analyse, d'échange, d'initiative et de suggestion en matière de politique d'emploi. Pour mener pleinement à bien ces missions, tous les États membres doivent être représentés autour de la table et une bonne coopération avec les autres acteurs du marché de l'emploi doit pouvoir se mettre en place. Ainsi, la présence de tous autour de la table fut un point essentiel de nos discussions. Quelle interprétation donner aux textes, aux bases légales, sur le caractère obligatoire ou volontaire à ce réseau? Nos discussions n'ont pas permis de trancher entre les interprétations juridiques divergentes du Conseil, d'une part, et de la Commission et du Parlement, d'autre part. La preuve le Conseil compte joindre à l'accord une déclaration unilatérale précisant son interprétation, à savoir une participation de tous, mais sur base volontaire. Dans ce contexte, la commission Emploi du Parlement européen propose de joindre également audit accord, sans le remettre en question, son interprétation, à savoir une participation de tous, sur base obligatoire, seule garante d'une réelle valeur ajoutée à ce réseau formel. Même si, par ce procédé, nous parvenons à adopter un texte sans heurts, je dois souligner que ce n'est pas propice au renforcement de la confiance entre les deux institutions dans le cadre de la codécision.

Une coopération également avec les autres institutions de l'Union, via le secrétariat assuré par la Commission et un comité de l'emploi qui dispose d'un statut d'observateur, statut qui n'empêche pas, quand il le faut, des réunions en session restreinte. Au delà, nous avons veillé, dans cette décision, qu'il y ait non seulement cette coopération avec tous les acteurs, mais aussi l'implication, dans les activités du réseau, pour les États membres dont les compétences dans le domaine de l'emploi sont gérées à des niveaux institutionnels infranationaux, comme la Belgique, de tous les services publics de l'emploi. Chers collègues, cet accord est le résultat d'une bonne initiative de la Commission européenne, et d'un engagement solide du Parlement et du Conseil pour aboutir durant cette législature, et ce malgré leurs divergences de vues. Je profite de l'occasion pour remercier mes collègues rapporteurs ainsi que notre présidente de commission, Pervenche Berès, dont l'expérience et la pugnacité ne sont plus à démontrer, sans oublier le secrétariat de la commission et les divers collaborateurs.